virðulegi forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðlögunar og viðræðuferli íslands og evrópusambandsins flutningsmenn ásamt mér eru ásmundur einar daðason birgitta jónsdóttir halldóra lóa þorvaldsdóttir pétur h blöndal árni johnsen og birgir þórarinsson lagt er til í þingsályktunartillögunni að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram þann tuttugasta og sjöunda nóvember næstkomandi ágæti forseti í dag er ellefta nóvember og kosningar til stjórnlagaþings fara fram eftir sextán daga því er ljóst að þessi tímamörk sem áætluð voru í þingsályktunartillögunni eru útrunnin sem nú er nýafstaðið en sú tillaga fékk ekki brautargengi hjá forsætisnefnd og forseta alþingis því er lagt til hér með breytingartillögu að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram ekki seinna en tuttugasta og áttunda maí tvö þúsund og ellefu því er hér lagt til að þetta tímamarkaákvæði verði lengt um tæpa sjö mánuði um leið og þingsályktunartillagan var lögð fram kom fram sú gagnrýni að það væri ekki æskilegt að blanda saman þjóðaratkvæðagreiðslu um e s b og kosningunni til stjórnlagaþings það má vel vera að sú gagnrýni hafi verið réttmæt en við flutningsmenn lögðum á það áherslu að þarna ætti að samnýta kosningadag og þar með spara ríkissjóði tvö hundruð fimmtíu milljónir króna en samkvæmt síðustu upplýsingum úr fjármálaráðuneytinu kostaði eina þjóðaratkvæðagreiðslan sem nú þegar hefur farið fram þjóðaratkvæðagreiðslan um icesave tvö hundruð fimmtíu milljónir króna það má alveg skoða það í framtíðinni þar sem ekki er fyrirsjáanlegt að það verði kosningar á þessu sex mánaða tímabili sem við höfum hér þetta svigrúm til að ekki mætti skoða það að kjósa rafrænt það eru öll tæki og tól til staðar til að gera það og mundi það þá lækka kostnaðinn verulega ef það er kostnaðurinn sem stendur í fólki en minnt er á að íslenska ríkið ætlar að leggja að minnsta kosti einn milljarð króna til þessara aðlögunarviðræðna þannig að þegar upp er staðið er þessi kostnaður kannski ekki svo mikill miðað við það sem þjóðin fær út úr þessari tillögu að fá að tjá hug sinn áður en lengra er haldið því að eins og fram hefur komið er hér um að ræða aðlögunarviðræður en ekki umsóknarferli þrátt fyrir að hæstvirtur utanríkisráðherra mótmælti því einu sinni enn hér í fyrirspurnatíma fyrr í dag að við ættum í viðræðum en ekki aðlögun þrátt fyrir það viðurkenndi hæstvirts utanríkisráðherra það hér að við værum í hverri einustu viku að taka hér upp e e s reglugerðir og breyta hér lögum í átt að því að uppfylla e e s samninginn en því miður er það akkúrat þáttur í því

vil ég vísa í það að samkvæmt lögum um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna er vísað í það í þriðju grein að það skuli fá umsögn landskjörstjórnar og landskjörstjórn skal kveða á um orðalag og framsetningu þeirrar spurningar sem lögð er fyrir kjósendur

hver spurningin er sem kjósandi skuli segja já eða nei við það er þá jafnframt bent á að það kemur tillaga um þetta þegar tillagan kemur hér til síðari umræðu þá langar mig aðeins til þess að grípa hér niður í greinargerðina þetta gengur fyrst og fremst út á það þessi tillaga til þingsályktunar að þjóðin fái að tjá hug sinn til þessa aðlögunarferlis sem ísland er í að evrópusambandinu og á þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram um málið hinn sextánda júlí í fyrra ályktaði alþingi að fela ríkisstjórninni að leggja inn umsókn um aðild íslands að e s b og að loknum viðræðum við sambandið yrði haldin þjóðaratkvæðagreiðsla um væntanlegan aðildarsamning atkvæði féllu þannig að það voru þrjátíu og þrír þingmenn sem sögðu já tuttugu og átta sögðu nei og tveir þingmenn greiddu ekki atkvæði það kom skýrt fram í atkvæðaskýringum að evrópusambandinu því var hér naumur og mjög ósannfærandi meiri hluti sem náðist hér í gegn í fyrra enda var það svo að það lá fyrir þinginu þingskjal með eftirfarandi breytingartillögu á þingsályktunartillögunni frá því í fyrrasumar með leyfi forseta í stað fyrstu málsl efnisgreinarinnar komi þrír nýir málsliðir svohljóðandi alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort ísland skuli sækja um aðild að evrópusambandinu skal þjóðaratkvæðagreiðslan fara fram hið allra fyrsta og eigi síðar en innan þriggja mánaða frá samþykkt tillögu þessarar verði aðildarumsókn samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu skal ríkisstjórnin leggja inn umsókn um aðild íslands að evrópusambandinu þarna var mikill vilji fyrir því hjá ákveðnum þingmönnum að fyrst skyldi fara fram þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort þjóðin vildi fara þessa vegferð hefði þjóðin sagt já við þeirri tillögu átti að fara af stað með viðræðurnar þessi atkvæðagreiðsla fór á þann hátt að þrjátíu þingmenn sögðu já þrjátíu og tvö sögðu nei og einn þingmaður greiddi ekki atkvæði það er því ljóst af þessu að hér á alþingi er mjög tæpur meiri hluti fyrir þeirri vegferð sem ríkisstjórnin er að fara með þjóðina í og er það svo sem margoft hefur fram að annar ríkisstjórnarflokkurinn vinstri grænir er á móti því að sækja um aðild að evrópusambandinu og í stefnuskrá þeirra kemur skýrt fram

það er nokkuð undarlegt að standa í þessum sporum því að evrópusambandið er vant því að þær ríkisstjórnir sem sækja um aðild að sambandinu séu samstiga í málinu og hafi þjóðina með sér hafi þjóðarvilja að baki umsókninni en svo er nú svo sannarlega ekki í þessu máli hér hvað varðar okkur íslendinga þessi umsókn er alfarið á ábyrgð samfylkingarinnar þetta var gjaldið að ég tel sem vinstri grænir þurftu að greiða fyrir það að fá að sitja í ríkisstjórn með samfylkingunni það var lífsspursmál fyrir samfylkinguna að fá þetta mál á dagskrá því að eins og flestir vita er aðeins eitt mál á dagskrá samfylkingarinnar og það er það að komast inn í evrópuklúbbinn að við íslendingar förum inn í evrópusambandið það hefur aldrei verið mikilvægara en nú að við íslendingar stöndum þétt saman að þeirri uppbyggingu sem fram undan er hér hefur ríkt kyrrstaða síðustu tuttugu og fjóra mánuði og sú ríkisstjórn sem situr hefur ekki náð því að koma hér málum áfram eða skapa hér atvinnutækifæri eða hjálpa heimilunum ríkisstjórnin virðist ekki ráða við að sinna bæði innanríkismálum þeim málum sem eru brýnust og svo að vera með þessa umsókn því að eins og fréttist innan úr ráðuneytunum eru þau nánast á hliðinni vegna þessarar umsóknar það er mikil hagræðingarkrafa sett á hendur ríkinu ekki má fjölga starfsfólki þannig að það starfsfólk sem vinnur í ráðuneytunum er að vinna þessa vinnu samhliða sínum skyldustörfum og það hefur komið fram hér í samtölum við fulltrúa ráðuneytanna úti á nefndasviði að það er mikið vinnuálag og það er nánast ekki tími til að sinna öðru en þessu sem liggur hér fyrir þess vegna er mikilvægt að við rjúfum þessa kyrrstöðu sem við stöndum frammi fyrir og leyfum þjóðinni að ráða hvort þessu verður haldið áfram hvort það sé þess virði að eyða eitt þúsund milljónir króna að minnsta kosti af íslensku ríkisfé í þessa umsókn evrópusambandið ætlar að leggja til fjögurra milljarða króna fjögur þúsund milljónir króna inn í þetta ferli líklega til þess að kynna kosti sambandsins fyrir hinni fávísu þjóð eins og evrópusambandið túlkar að kalla það fávísu þjóð íslendingum því að það kom fram í máli sendiráðsaðilans hér í fréttum fyrir helgi að allir þessir peningar ættu að fara til kynningarmála til þess að fræða íslendinga hvað evrópusambandið raunverulega væri frú forseti mér finnst það hálfgerð lítilsvirðing við íslensku þjóðina því að íslenska þjóðin er kannski jafnvel best til þess fallin að mynda sér skoðun um þetta mál því að þessi mál hafa verið hér á borði íslendinga allt frá því að e e s samningurinn var tekinn upp árið nítján hundruð níutíu og fjögur þessu máli hefur verið haldið volgu síðan þannig að íslendingar vita nokk hvað er í boði ég minni þingmenn á það að það er ísland sem er að krefjast þess að aðlagast evrópusambandinu en evrópusambandið er ekki að krefjast þess að ísland aðlagist því það er nefnilega ekkert annað í boði það eru tuttugu og sjö ríki þarna inni og við vitum öll hvernig umsóknarferli gengur fyrir sig það eru engir það eru engir pakkar það eru engar slaufur það er ekkert glimmer við vitum nákvæmlega hvað evrópusambandið er og hvað það stendur fyrir en þessi tillaga hér er sáttatilraun til að skapa hér þjóðarsátt til þess að íslendingar fái að velja auðvitað er það svo að staða íslenskra heimila er bágborin og auðvitað eigum við að setja innanríkismál í forgang þegar ástandið er með þessum hætti þjóðaratkvæðagreiðsla er nefnilega viðurkennd aðferð til að leiða fram þjóðarvilja í mikilvægum málefnum það er kallað eftir þjóðaratkvæðagreiðslu um þessi mál því að svo virðist vera að ríkisstjórnin ætli ekki að bakka út úr þessu sjálf fyrir síðasta þing var lögð fram þingsályktunartillaga um að draga umsóknina til baka varð hún ekki útrædd því miður því að auðvitað eiga allar þingsályktunartillögur sem koma fram í þinginu að hljóta hér afgreiðslu og málefnalega umræðu í nefndum

því er þessi tillaga hér um þjóðaratkvæðagreiðslu nú sem halda á í síðasta lagi tuttugasta og áttunda maí árið tvö þúsund og ellefu sáttatilraun til þess að sætta þjóðina sætta stjórnvöld að allir gangi hér í takt en ekki hver í sína áttina í raun og veru skiptir engu máli hvernig skoðanakannanir falla nú eða koma til með að falla í framtíðinni það skiptir ekki máli fyrir mig því að það er alveg sama hvernig þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fer segi þjóðin já við því að halda áfram hefur ríkisstjórnin fengið fullt umboð til þess að halda þessari vegferð áfram og getur þá bent á röksemdir fyrir því að hér þurfi að leggja í mikla vinnu segi þjóðin nei er þetta mál út af borðinu og þá kannski getur þessi auma ríkisstjórn farið að sinna þeim innanríkismálum sem hún var kosin til með þeim litla meiri hluta sem hún hefur hér í þinginu ég hef stundum sagt að ríkisstjórnin hafi hér meiri hluta í þinginu á sunnudögum svo tæpur er þessi meiri hluti hér er komið sáttatilboð frá fulltrúum allra flokka nema samfylkingarinnar í þá átt að hjálpa ríkisstjórninni á fætur í þessu máli til þess að fólk geti líka farið að segja sannleikann en ekki hálfsannleikann þegar þetta mál ber á góma það er nefnilega svo að allir stjórnmálaflokkar tala fyrir auknu lýðræði og beinni aðkomu þjóðarinnar að ákvörðunartöku sér í lagi þegar um stór deilumál er að ræða því er þetta ekta mál til að leggja í þjóðaratkvæðagreiðslu því að þetta á ekki að vera nokkuð sem er sett inn í stefnuskrár flokkanna og reynir svo kannski aldrei á þetta mál fer héðan úr þinginu inn í háttvirtri utanríkismálanefnd vonandi til þess að þetta mál fái þar skjóta afgreiðslu því að ekkert er mikilvægara en að þetta mál komi hér til afgreiðslu það er þá þingmanna að hafna þessari sáttatillögu sem hér er lögð fyrir ég skora á háttvirtri utanríkismálanefnd að vinna þetta mál hratt og vel því að það er til hagsbóta fyrir þjóðina að þetta mál fái hér brautargengi og það yrði þá gengið til kosninga eigi síðar en tuttugasta og áttunda maí tvö